En 2014, des singes ont été enfermés et forcés à respirer la fumée émise par un véhicule. Outre le fait que cela porte atteinte de manière flagrante au respect du bien être animal et à celui de la personne humaine, ces tests constituent un deuxième scandale. En effet, ils visaient à étudier les effets de la pollution des moteurs diesels Volkswagen truqués à l'époque pour paraître moins polluants, ce qui est d'autant plus condamnable. Aussi, il sera intéressant de voir les suites que la Commission européenne donnera à ces révélations, quand on sait combien elle est attachée au respect des règles de concurrence équitable et à celui des réglementations en vigueur.